massiv vorgehen, um sich einen Technologievorsprung zu sichern, um Industrie im eigenen Land anzusiedeln und auch über Eigentums und Dumpingfragen ganz massiv ins Geschäft zu kommen.

Das wurde zwar jetzt etwas erhöht, trotzdem erleben wir gerade bei der Windkraft Fotovoltaik ist schon angesprochen worden massiven Dumpingwettbewerb. 40 staatliche chinesische Unternehmen werden da nach internationalen Maßstäben sehr einseitig bevorzugt uns ist die Klage, die vonseiten der USA läuft, bekannt weil eben aus chinesischer Sicht nationale Vorreiter geschaffen werden sollen und man da sehr viele Handelsprinzipien außer Acht lässt. Tragisch dabei ist, dass die Europäische Union wieder dabei ist, in einem Wachstumsmarkt, einem Zukunftsmarkt zu spät zu agieren, und dass uns das am Ende über das Votum der Bürger, die das ja nicht verstehen können, auf den Kopf fallen wird.